Na druhou stranu, když se podívám na závěry tohoto summitu, pak jsem relativně zklamán a ztotožňuji se s kolegy, kteří upozorňují, že ty závěry nejsou dostatečné a že bude třeba podle mého názoru se zeměmi, odkud pocházejí nejmasovější proudy uprchlíků, více a intenzívněji jednat. My jsme dosud hovořili a na půdě Parlamentu řešili pouze už následky.

Stejně tak se jasně ukazuje, že příliš nefunguje návratová politika, hlídání vnějších hranic a tak dále. Má li například návratová politika fungovat, pak opravdu je třeba mít partnery na druhé straně, státy, kam budou ekonomičtí žadatelé vraceni. Myšlenka svěřeneckého fondu, která zde také dneska zaznívala, je podle mého názoru správná, ale částka, která do fondu byla určena, je podle mého názoru velmi malá. Těžko může řešit ekonomické problémy několika států.

Já osobně bych poradil Komisi, abychom více debatovali o větší spolupráci se zeměmi Afriky, podpořili je například tím, že odbouráme některá celní ustanovení, podpoříme obchod a tyto země se budou moci více rozvíjet. Získají peníze vlastním byznysem, nikoliv skrze projekty, které hrozí tím, že ty peníze budou často rozkradeny, rozebrány.